Üdvözlöm, hogy jelen ülésszak alatt a második olyan javaslatról szavazunk, mely az Európai Unió és polgárai közötti távolságot hivatott áthidalni. Az európai örökség cím bevezetése azáltal, hogy több európai ország kormányközi programjából hivatalos uniós intézkedéssé válik, erősíti az EU hoz való tarozás érzését, megszilárdítja a különbségek elismerését és a kultúrák közti párbeszédet. Tudatosítja a polgárokban, elsősorban a fiatalokban, az európai történelemben és az európai jelképrendszerben betöltött szerep fontosságát. Közös kulturális örökségünkre irányulhat általa a figyelem. A címet elnyert helyszínekre főleg a fiataloknak lesz könnyebb eljutniuk, és a közös történelmet jelképező objektumok hasznosítása is megfelelőbben fog zajlani. Személy szerint az intézkedés szervezeti vonatkozásainak örülök különösképpen. Annak, hogy közös, egyértelmű és átlátható kritériumok alapján történnek majd a kiválasztási és a felügyeleti eljárások, és megsokasodhatnak a szakmai tapasztalatcserék. Nemzeti kisebbségi közösség megválasztott képviselőjeként elégtétellel nyugtázom, hogy például Románia esetében már a cím birtokában lévő négy objektum mellé objektív, nemzetközi szakemberek megítélése alapján olyan helyszínek felsorakoztatása is esélyes lesz majd, mind a magyar kultúra egyik fellegvárának számító marosvásárhelyi Teleki Téka könyvtár, vagy a szász gótikus építészeti kiválóság referenciájaként számon tartott brassói Fekete templom.